Navrhované zníženia počtov zranení a úmrtí, ktoré si Európska únia stanovila do roku 2020, sú cieľom, ktorý nebude ľahké naplniť, avšak ochrana života našich spoluobčanov je našou najdôležitejšou úlohou. Členské štáty už mnohé návrhy implementovali alebo ich mali vždy, ako je napríklad reštrikcia na alkohol v krvi, kde podporujem absolútne nulovú toleranciu.